herra forseti fyrirspurnin er lögð fram vegna þekkingar og reynslu minnar af takmörkuðum atvinnutækifærum kvenna í heimabyggð minni vestmannaeyjum þar líkt og í öðrum byggðarlögum sem grundvallast af sjávarútvegi vega störf í fiskvinnslu þungt þó ástand hjá fiskverkunarfólki í vestmannaeyjum sé nú um stundir nokkuð stöðugt miðað við önnur byggðarlög sem eru undir sjávarútvegi komin má lítið út af bera í atvinnugreininni í þessu ljósi má til dæmis nefna að á þessu fiskveiðiári hefur útflutningur á óunnum fiski aukist um þrjátíu prósent sem hefur bein áhrif á störf fiskverkunarfólks í landi og nú eru blikur á lofti um samdrátt vegna loðnunnar fyrirspurn til hæstvirts iðnaðarráðherra er eftirfarandi hefur það verið kannað hvernig atvinnumálum kvenna í suðurkjördæmi er háttað svo sem um hvaða störf þær stunda og í hvað miklum mæli er vitað hvort störfum kvenna í sjávarútvegi landbúnaði og þjónustu í suðurkjördæmi hafi fjölgað staðið í stað eða fækkað síðastliðin fimm ár er vitað hvernig atvinnumál kvenna í suðurkjördæmi hafa þróast miðað við atvinnu kvenna í öðrum kjördæmum